hæstvirtur forseti góðir landsmenn á þessum vetri eins og oft áður hafa íslendingar ekki farið varhluta af krafti náttúrunnar fegurð hennar og eyðileggingarmætti jarðeldarnir á fimmvörðuhálsi og í eyjafjallajökli ollu bændum á suðurlandi búsifjum og skakkaföllum í ferðaþjónustu og flugi með samhentu átaki fólks fyrirtækja og stjórnvalda hefur okkur tekist að snúa vörn í sókn þótt enn sé mikið verk óunnið það er skynsamleg afstaða í lífinu að vona það besta en búa sig jafnframt undir hið versta íslendingar búa að aldalangri reynslu af glímunni við náttúruöflin eldgos jarðskjálfta ofanflóð við þeim eigum við viðbragðsáætlanir allir þekkja hlutverk sitt og vinna eins og einn maður við kunnum að bregðast við hamförum af náttúrunnar völdum en þegar hamfarir af manna völdum blasa við okkur skortir okkur sömu tæki af því þarf að læra hrunið voru hamfarir af manna völdum afleiðingin er mikil lífskjaraskerðing þorra fólks við erum í þröngri stöðu en höfum það hugfast að í henni eru líka fjölmörg tækifæri til breyting og umbóta á íslensku samfélagi og stjórnkerfi kjósendur hafa tekið tækifæri til breytinga tveim höndum fyrst í alþingiskosningunum í fyrra og svo með eftirminnilegum hætti í sveitarstjórnarkosningum tuttugasta og níunda maí síðastliðinn ég vona að langþráð stjórnlagaþing kalli fram sömu viðbrögð um land allt skýrsla rannsóknarnefndar alþingis var biðarinnar virði hún geymir hafsjó upplýsinga og leiðbeininga um það hvaða umbætur þarf að gera í löggjöf í stjórnkerfinu einnig í starfi fjölmiðla og annarra máttarstólpa þjóðfélagsins nýtum það góða gagn sem skýrslan er sem grunn að bættum stjórnarháttum og vinnubrögðum hér sem annars staðar á þessum vinnustað alþingi íslendinga er einnig verk að vinna það þarf að gera nauðsynlegar breytingar á þingskapalögum breyta starfsháttum löggjafans til frambúðar og efla með því með breyttum vinnubrögðum traust fólks til þessarar stofnunar og virðingu alþingis nokkuð hefur verið rætt um það í þessum sal í vetur að fólk ætti ekki að eyða tíma sínum í smámál eða eins og formaður sjálfstæðisflokksins orðaði það að mál sem eru ekki áríðandi þegar önnur stærri bíða hér hafa engin smámál verið rædd og afgreidd heldur brýnar og tímabærar umbætur á stjórnkerfinu og á sviði mannréttinda ég nefni nokkur dæmi breytt fyrirkomulag við skipan hæstaréttar og héraðsdómara loksins stóreflingu embættis sérstaks saksóknara sem nú fær áttatíu starfsmenn í stað þrjátíu áður fortakslaust bann við nektarsýningum sem vakið hefur heimsathygli á íslandi ein hjúskaparlög fyrir alla einhverjir hefðu sagt hallelúja af minna tilefni forseti þingmenn samfylkingarinnar og vinstri grænna og ráðherrar í ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur standa nú andspænis fjárlagagerð fyrir árið tvö þúsund og ellefu brúa þarf allt að fjörutíu milljarða króna gat á fjárlögunum það kallar á mikinn niðurskurð hjá ríkinu en við þessar aðstæður dugar flatur niðurskurður skammt það þarf að gera róttækar breytingar á ríkiskerfinu og stofnunum þess byrjum á stjórnarráðinu hæstvirtur forseti skipulag og verkaskipting ráðuneytanna sem sómdi sér vel árið nítján hundruð sextíu og níu er fyrir löngu gengin sér til húðar og samræmist ekki kröfum samtímans sameining og fækkun ráðuneyta er forsenda þess að hagræða megi af einhverju viti einnig þarf að sameina ríkisstofnanir og brjóta niður múrana sem nú umlykja stofnanir og ráðuneyti og koma í veg fyrir eðlilegt samstarf það þarf að huga að nánara samstarfi á háskólastigi bæði bæta verkaskiptingu og milli háskólanna og taka fyrstu skrefin forseti í átt til fækkunar háskóla hér á landi

samfélagið við jafnaðarmenn höfum einnig nefnt til sögunnar sérstakan tekjuskatt á fjármálastofnanir bankaskatt svokallaðan á síðasta ári var hagnaður bankanna þriggja samtals fimmtíu og einn milljarður króna og arðsemi eigin fjár allt að þrjátíu prósent fyrstu þrjá mánuði þessa árs hagnaðist landsbankinn um níutíu milljónir á dag ágætu landsmenn þetta gerist á sama tíma og stjórnvöld hafa átt í mikilli baráttu við lánastofnanir til þess að fá þær til að koma betur til móts við skuldara nú er tækifæri til þess að hætta að einkavæða hagnaðinn og ríkisvæða tapið af rekstri banka hér á landi að undanförnu hafa þingmenn úr öllum flokkum unnið mikið starf að því að efla og bæta úrræði fyrir heimilin í landinu afrakstur þeirrar samvinnu lítur nú dagsins ljós og verður án efa til þess að létta kjör þeirra sem glíma nú við skuldavanda eða stefna í þrot staðan er vissulega alvarleg um fjórðungur heimila á við mikinn fjárhagsvanda að stríða en við skulum ekki gleyma því að skuldsetning íslenskra heimila var orðin mjög mikil fyrir hrunið en þá átti um fimmtungur í sambærilegum erfiðleikum hrun krónunnar verðbólga hækkun lána og atvinnumissir hefur gert stöðu margra nær óbærilega en úrræði stjórnvalda bæði þau sem þegar hefur verið gripið til og þau sem nú eru í farvatninu eiga að mæta verulegum hluta þess vanda hinar almennu aðgerðir ein dag greiðslujöfnun lána hækkun vaxtabóta og þá tel ég líka tillögur félags og tryggingamálaráðherra um lækkun bílalána svara þörfum stórs hluta skuldugra heimila ekki síst þegar tekið er tillit til þess hversu þungt bílalán vega í heildarskuldum þeirra heimila sem eiga í mestum erfiðleikum forseti mesta böl okkar nú um stundir atvinnuleysi þúsunda íslendinga átta til níu prósent af vinnuafli margir þeirra hafa verið án atvinnu missirum saman í meira en ár það er án nokkurs vafa versti vandinn sem við er að etja í uppbyggingu efnahagslífs og samfélags í kjölfar bankahrunsins við skulum ekki gera okkur þá grillu að störf fyrir atvinnuleitendur sé öll að finna með því að skapa svipuð störf fyrir alla fjölbreytni atvinnulífs og starfa verður að styðja með öllum ráðum á meðan þúsundir eru án atvinnu leita fyrirtæki á sviði hugverka að starfsfólki með alls kyns menntun tæknimenntun og vísindamenntun starfsmenntun og háskólamenntun þessari þörf verður að mæta með því að mennta fólk til starfa sem atvinnulífið kallar eftir þar er þörf á samstarfi stjórnvalda skóla og atvinnulífs góðir landsmenn sameiginleg eign landsmanna á náttúruauðlindum hverju nafni sem þær nefnast og afgjald af nýtingu þeirra er grundvöllur þess samfélagssáttmála sem íslensku samfélagi er nauðsynlegur eigi okkur að farnast vel á komandi árum og áratugum sameign þjóðarinnar á auðlindum okkar þarf að hljóta sinn sess í stjórnarskrá lýðveldisins íslands þessar klukkustundirnar rignir orðsendingum yfir þingmenn vegna vatnalaganna ég vil nota þetta tækifæri til þess að koma því skýrt á framfæri að staða vatnalaganna er ekki í neinni óvissu lögin frá tvö þúsund og sex munu ekki taka gildi en iðnaðarráðherra leggur fram nýtt frumvarp til vatnalaga væntanlega eigi síðar en við upphaf haustþings góðir landsmenn endurreisnarstarfinu er ekki lokið mér segir svo hugur að eftir um áratug getum við litið til baka og séð að á miðju ári tvö þúsund og tíu stóðum við á tímamótum í endurreisnarstarfinu lykillinn að áframhaldandi árangri er að tekist sé á við vandann í rekstri ríkisins á fjárlögum næsta árs að þriðja endurskoðun efnahagsáætlunar ags og stjórnvalda gangi eftir að samningaviðræður um aðild íslands að evrópusambandinu hefjist á seinni hluta þessa árs og fjárfestar jafnt innlendir sem erlendir treysti sér til þess að festa fé sitt í nýsköpun og annarri atvinnuuppbyggingu hér á landi gangi það eftir eru okkur flestir vegir færir í upphafi máls míns sagði ég að landsmenn hefðu tekið tækifæri til breytinga tveim höndum í kosningum þessa árs og í fyrra það er afar gleðilegt en gleymum því ekki að lýðræði krefst stöðugrar þátttöku hvers einasta mannsbarns ekki bara í kosningum heldur í almennri umræðu um landsmálin um bæjarmálin um réttindabaráttu okkar tíma heima og erlendis lýðræðið krefst þess af okkur að hvert og eitt okkar